tillagan hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá sextánda apríl tvö þúsund og níu eða síðar ef nauðsyn krefur tillagan skýrir sig sjálf